Je vais prendre la défense de l'Allemagne, une fois n'est pas coutume. Les Allemands ont payé leurs autoroutes par leurs impôts. La différence est là les étrangers n'ont pas payé ces autoroutes par leurs impôts.

Ensuite, il y a eu des concessions ils paient doublement. C'est pour cela que, dans notre programme, nous voulons redonner aux Français leurs autoroutes.